Monsieur le Président, nous sommes ici, encore une fois, pour une résolution sur la République démocratique du Congo et, comme on l'a dit, ce n'est pas la première et je crains que ce ne soit pas la dernière.

Pittella, viennent s'ajouter à des millions de morts.

Je me félicite que, dans ce Parlement, nous ayons pris des positions en ce qui concerne la traçabilité des minerais mais je dois dire que nous l'avons fait en traînant quelque peu les pieds. Je dois dire aussi que le Conseil n'a pas toujours été très à l'écoute de ce que nous avons demandé. Manifestement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que nos multinationales doivent être plus attentives à ce qui se passe dans ce pays.

Dans un contexte préélectoral, ce sera difficile, on le sait, et les crimes en matière de droits de l'homme sont de plus en plus importants en République démocratique du Congo. Nous devons donc en tant qu'Union européenne, en partenariat avec l'Union africaine et avec les Nations unies, nous unir pour que les élections dans ce pays puissent se passer dans la paix, dans la transparence, en respectant la Constitution, non pas uniquement parce que nous voulons respecter la Constitution, mais tout simplement parce que ce sera la seule garantie pour parvenir à la stabilité, éviter les crises qui sont des crises humanitaires et éviter, bien entendu, que les populations, qui sont les premières au front, souffrent de cette situation en République démocratique du Congo.